konstruktiv und hilfreich mitgearbeitet haben.

Wir kämpfen im Moment dafür, dass diese Debatte geführt werden kann, und dass wir hier entscheiden können. Meine Frage an Sie ist Wenn Sie so überzeugt sind, dass Sie die besten Argumente haben, warum wollen Sie dann diese Debatte verhindern? Oder anders gefragt Wenn Sie die Debatte verhindern wollen, könnte es sein, dass Sie Ihren Argumenten selbst gar nicht mehr vertrauen? Ich glaube, wir alle sind uns der europäischen Geschichte bewusst tief bewusst! Aber Europa ist kein Museum, sondern Europa muss eingedenk dieser Geschichte nach vorne gehen und die Aufgaben lösen, die vor uns liegen. Und deshalb müssen wir Lösungen finden, die zukunftstauglich sind. Ein Pendelparlament ist sicher nicht zukunftstauglich! Wir müssen aufpassen, auch z. B. im Interesse der Stadt und Region Straßburg, dass aus einem Symbol der Versöhnung nicht ein Symbol der völligen Unfähigkeit zur Reformen wird. Wir verlangen gegenwärtig von allen Menschen in Europa, wir verlangen auch von den Regierungen in Europa einschneidende Maßnahmen Einsparungen, was das Geld betrifft, aber auch zum Beispiel was klimaschädigende Verhaltensweisen betrifft. Wir sollten in der Lage sein, auch bei uns selbst anzufangen, denn sonst wird uns niemand mehr glauben, wenn wir das von anderen verlangen. Mir geht es um mehr als um die Frage des Sitzes. Mir geht es um die Glaubwürdigkeit des Europäischen Parlaments und der europäischen Demokratie. Mir geht es um die Frage Wer hat eigentlich das Sagen, wenn es darum geht, wie die von den Bürgern gewählten Vertreter arbeiten sollen, was sie zu tun haben, wie und wo? Dieses Parlament ist erst dann ein volles Parlament, wenn es das Recht der Selbstorganisation als Kernbestand eines Parlamentsrechtes erkämpft hat. Dafür müssen wir kämpfen! Das Europäische Parlament hat immer Schritt für Schritt seine Rechte erweitert. Hier geht es um die Frage Nehmen wir uns selbst ernst oder fühlen wir uns an der kurzen Leine der Regierungen in Europa, wie das manche scheinbar noch tun und damit das Vertrauen der Bürger und den Glauben an die europäische Idee